Keďže Maďarsko odmietlo a naďalej odkladá komunikáciu v tejto záležitosti, prijala Slovenská republika patričnú úpravu týkajúcu sa občianstva. Táto zahŕňa princíp zániku štátneho občianstva Slovenskej republiky dobrovoľným nadobudnutím občianstva iného štátu. Tento princíp nie je v rozpore s európskymi normami, naopak je obsiahnutý v Európskom dohovore o občianstve a obsahuje ho aj legislatíva viacerých členských štátov Európskej únie. Odporúčam preto maďarským kolegom v Európskom parlamente, aby namiesto hysterických nacionalistických výstupov radšej zatlačili na vládu v Budapešti s cieľom započať korektné rokovania v tejto otázke so susednými štátmi.